Tvorí asi dve tretiny ľudského tela, ktoré bez jej príjmu nevydrží viac ako dvanásť dní.

Naše požiadavky na jej spotrebu so stúpajúcim rozvojom spoločnosti narastajú. A keďže žiadna nová voda na Zemi nevzniká, len sa vo večnom kolobehu točí stále tá istá, musíme sa naučiť hospodáriť s ňou racionálnejšie a chrániť si jej čistotu a kvalitu. Preto je aj legislatívny tlak na prísnejšiu ochranu vodných zdrojov, zabezpečenie potrebného prístupu k pitnej vode pre všetkých ľudí a prísnu reguláciu efektívneho nakladania s vodou v produkčných sektoroch oprávneným a dôležitým opatrením na obmedzenie plytvania s touto vzácnou a životodarnou tekutinou.